Monsieur le Président, mais de quelles améliorations parlez vous, Monsieur le Commissaire? Vous nous présentez un pseudo-plan de crise. Les politiques menées par l'Union européenne ont ruiné l'agriculture européenne.

Arrêtons de tourner autour du pot! Prenons l'exemple du lait les éleveurs attendent un retour à une régulation des volumes et des prix. Il faut stopper la crise de surproduction actuelle et maintenir les équilibres de production entre les États membres, mais pas de n'importe quelle manière. La remise en place de quotas par le biais de politiques nationales est un véritable piège. Cette non mesure ne changera donc rien à la situation. Les bons élèves qui, comme la France, stabilisent leur production seront pénalisés alors que les autres, qui ne cherchent qu'à s'emparer de nouvelles parts de marché, continueront à produire plus. L'Irlande a déjà augmenté sa production de 30 en un an sans apporter de nouveaux débouchés au marché européen.